2013. Všichni zde víme, že kompromisní návrh, který osobně podporuji a který obsahuje spoustu zlepšení v oblasti jaderné bezpečnosti, se v Radě tvořil velmi ztěžka a zdlouhavě.

Zásadní připomínky týkající se především bezpečnostních aspektů měly zejména Rakousko a Lucembursko, které dohodu dlouho blokovaly a jednání byla na mrtvém místě. Dokonce i kompromisní návrh maďarského předsednictví tyto státy tehdy považovaly za málo vstřícný k jejich požadavkům. Nyní je však důležité, aby byl legislativní návrh co nejrychleji přijat, nejpozději však do konce roku 2011, aby mohl program pokračovat od roku